Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi duole far notare a quest'Aula che anche quest'anno non è stato fatto alcuno sforzo per cercare di ridurre i costi della politica. Il Parlamento, infatti, vuole ripristinare la maggior parte dei tagli fatti dal Consiglio per molte voci sulle quali si poteva prevedere un risparmio concreto e consistente, soprattutto sulle spese di natura amministrativa. Lo stesso Parlamento ha previsto un innalzamento dei propri costi, incrementando il proprio budget del 2,3 rispetto al 2017. Parliamo di quasi due miliardi, anche quest'anno, sulle spalle dei contribuenti. Ogni anno i costi della politica purtroppo aumentano, la doppia sede di Bruxelles e Strasburgo continua a costare centinaia di milioni l'anno e, anche se c'è una maggioranza in questo Parlamento e tra gli Stati membri, non la si vuole eliminare. I finanziamenti europei per i partiti e le fondazioni sono continuati ad aumentare, passando da meno di 17 milioni nel 2009 a una proposta di quasi 52 milioni per il 2018. Questa linea di bilancio, che il Movimento 5 Stelle giustamente non utilizza, dovrebbe essere completamente annullata.

Basti pensare al privilegio dei membri di questo Parlamento è prevista una pensione senza versare un euro di contributi, tutta a carico dei cittadini sulle cui spalle, invece, si fanno delle riforme delle pensioni, come in Italia la riforma Fornero. Oltre agli sprechi amministrativi bisogna tagliare, secondo noi, i progetti inutili e dannosi, quali la tratta ferroviaria Torino Lione, che non porta alcun valore aggiunto per la cupola, anche criminale a volte, degli appalti e subappalti pubblici, che, nelle opere infrastrutturali in Italia, si è visto come lavori molto bene. Per non parlare poi del fallimento del piano Juncker, che non ha portato nessuna addizionalità con i suoi progetti.

È importante che non si finanzi più questa voce perché è una tradizione medievale, che non supporta in alcun modo i principi fondanti dell'Unione europea, e continuando a permettere la regolarità di questi finanziamenti continuiamo a finanziare una pratica barbara e medioevale.